Madame la Présidente, autonomie stratégique, souveraineté européenne, combien de fois a t on critiqué une France prétendument seule. Seule à s'attacher à des concepts qu'elle serait seule à défendre en Europe. Eh bien, Madame la Présidente, je me réjouis de constater, à la lecture des conclusions du Conseil du 1er et du 2 octobre, que ces idées d'autonomie stratégique, de souveraineté européenne font désormais partie du vocabulaire de l'Union européenne. Qu'il s'agisse de penser notre avenir numérique, notre politique industrielle ou de faire face aux crises géopolitiques du monde d'aujourd'hui, nous ne pouvons plus nous contenter de rester un marché ouvert à tous vents, ni refuser de peser en tant que puissance pacifique mais déterminée. Nous pouvons nous protéger sans devenir protectionnistes, nous devons nous défendre sans devenir agressifs. Face à la rivalité systématique de la Chine, face à l'aventurisme militaire systématique de la Turquie, au vu de la nostalgie impérialiste de la Russie et de la passivité indifférente des États Unis, nous devons nous affirmer, défendre nos intérêts, être fiers de nos valeurs non seulement en mots, mais aussi en actes.